To nie przypadek, i warto przemyśleć, dlaczego nie mówimy o pozostałych elementach planu.

Po drugie, jako sprawozdawca ds. rewizji budżetowej chciałbym wyrazić swoje zadowolenie, że Komisja proponuje rewizję budżetu. Propozycja przedłużenia EFIS na następne lata jest de facto propozycją rewizji wieloletnich perspektyw. W związku z czym wyrażam zadowolenie, że Komisja chce rewizji budżetu. I trzeci bardzo ważny element istnieje trudność w realizacji połączenia EFIS z funduszami strukturalnymi Pan Komisarz o tym mówił, mamy przykład z Francji ale tak naprawdę to jest bardzo trudne.